Powiedział Pan o sprawiedliwości podatkowej. Jest tylko jeden sprawiedliwy system kiedy ja zatrzymuję to, co ja zarobiłem, a Pan zatrzymuje to, co Pan zarobił.